Vele vakantiegangers stappen binnenkort weer op het vliegtuig richting hun favoriete reisbestemming en die willen dat op een veilige en comfortabele manier doen. Misschien gaan anderen deze zomer wel over tot de aankoop van hun eerste drone of zorgt een Europese ondernemer voor de volgende innovatie in de sector. Steeds meer mensen raken betrokken bij de luchtvaart en de cijfers tonen dat ook. In 2035 zullen 14,4 miljoen passagiersvluchten worden uitgevoerd in Europa.

Een goede zaak voor de economie, de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de Europese Unie. Maar laten we natuurlijk ook de veiligheid van de passagiers en de impact op de mens en het milieu niet uit het oog verliezen.

We omarmen beloftevolle innovaties, maar zorgen ook voor het noodzakelijke veiligheidskader.

Op die manier faciliteren we innovatieve ideeën en besparen we de recreatieve luchtvaart een hoop kopzorgen. Daarnaast zorgen we inderdaad ook voor specifieke regels voor drones. Een essentiële stap om deze onbemande toestellen op een veilige manier in ons luchtruim te integreren. Net zoals voor andere toestellen zullen producenten en operatoren in de toekomst aandacht moeten hebben voor veiligheid, privacy en bescherming van persoonsgegevens. Een maatregel die zowel de gebruikers van drones als de mensen op de grond ten goede komt.